Problema, din câte am înțeles, este că, la dezbatere, a fost vorba să ia cuvântul șefii grupurilor politice. Din acest punct de vedere, niciun alt membru nu putea să ia cuvîntul. Dar s a găsit această formulă, ca dumneavoastră să primiți acum cuvântul și să spuneți ce aveați de spus atunci.